Ja, hvala lepa za besedo. Nekaj časa seveda moraš poslušati stare kolege, ki imajo neko kilometrino, da potem veš, oprostite izrazu, kam pes taco moli. Ja, današnja slika oziroma dogajanje razprave jasno kaže, zakaj v tem državnem zboru ne moremo na področju zdravstva ničesar spremeniti oziroma, če drugače povem, mi nič več ni jasno. Glejte, začrtali smo si pot, da postavimo sistem dolgoročnega vzdržnega zdravstva. Seveda lahko je to reči, dolgoročno vzdržno zdravstvo, ampak moramo vedeti, kaj to je. To je podobno kot proračun, ki smo ga sestavljali, da to, kar danes rečemo, čez leto dni, da se vse skupaj ne poruši. Pri zdravstvu pa je ta zadeva še toliko bolj odgovorna, kajti spremembe so tam res, iz meseca v mesec se spreminja, vzrokov je veliko, kar je bilo danes tudi že rečeno, pa da to ne ponavljam. Danes gre za prvi korak, ki je tudi pomemben, da za zdravje ljudi s prenosom dodatnega zdravstvenega zavarovanja zagotovimo nekaj deset milijonov, to se pravi, s privat zavarovalnic na ZZZS. Kakorkoli je bilo danes tu rečeno, jaz sem še vedno za to, da ta prvi korak danes izpeljemo. Seveda ta drugi korak, ki pa mora reševati dolgoročno finančno vzdržnost, je pa pristojnost Ministrstva za zdravje, ki smo mu ga mi naložili in se je ministrstvo za to tudi obvezalo, kakor se jaz spomnim do sedaj, kakšno dogajanje smo imeli. Seveda te smernice, kot sem rekel, ogrodje novega zakona ali reforme, ki si jo tako, tako želimo že desetletja, je ministrstvo za zdravje strani teh koalicijskih nas partnerjev seveda dobilo. Torej zakon ne čaka v nekih predalih, kot je danes ena od kolegic tukaj rekla, ampak se na njem dela, se dopolnjuje korak za korakom, glede na seveda sprotne analize, sprotna spoznanja, ki jih rešujemo v dosedanjem ukrepanju. Če pa kdo danes pričakuje, da bi danes v tem državnem zboru lahko imeli na mizi eno delovno verzijo, ki še nima vseh rešitev, je pa res velik optimist, to mislim, da se lahko vsi strinjate oziroma si želi v tem državnem zboru kaos, ki bi ga takšna razprava prinesla. Ja, lahko pa pričakujemo bogato razpravo, ko bo ta zakon iz vlade prikorakal v državni zbor. Upam, da bo ta zakon res imel strokovno in pa vzdržno argumentacijo, kot so bile sprejete v številnih državah, tudi drugih evropskih, ki nas res prehitevajo, mi pa leta in leta stojimo na mestu in se takole prerekamo, kot je danes v tem državnem zboru jasno razvidno. Glejte, zavedajmo se nekaj, ne, kar je bilo tudi rečeno o dolarjih in ne vem kaj smo danes govorili, jasno je, Slovenija na državljana zbere dva tisoč evrov, iz vseh teh davkov ali kakorkoli danes govorimo, v Nemčiji in Avstriji cirka štiri tisoč evrov, to je velika razlika. Ampak ta razlika, dajmo si jasno povedati, ta razlika je tudi napram dodani vrednosti petinštirideset tisoč pri nas in pa devetdeset tisoč v Avstriji in Nemčiji. Ja, od kod pa prihaja? Od kod pa prihajajo viri, kot smo rekli, dobrih devetdeset procentov? Ja, iz plač, iz dodane vrednosti. In če ta rast našega gospodarstva ne bo šla z dvakratno, trikratno hitrostjo tudi v naslednjih letih naprej, tu kaj dosti ne bomo mogli premakniti. Saj vemo, kje nam škripa, investicije, oprema, zanemarjamo, ostalo še nekako vzdržujemo, ljudje v zdravstvu pa delajo in dihajo na škrge. Tudi to, da so ambulante pri nas enkrat bolj polne kot pa v teh zahodnih državah, je seveda tudi to naše javno zdravstvo, ampak neko zavedanje in še enkrat, tako kot sem že to rekel, to participacijo, kakorkoli se je nekateri bojite, bi jaz uvedel takoj, ker bi to z avtomatsko s tem korakom zmanjšali naval na ambulante in bi tudi ljudje bili precej bolj razbremenjeni. To so taki preprosti koraki, ne, ko jih lahko vsak vidi, ampak politično pa verjetno tu potem za marsikoga ni sprejemljivo. Ampak ta korak narediš v enem letu, potem se to sprejme, se pozabi in zadeva gre naprej; seveda pa ne tam, kjer so kronične bolezni, to je pa dejstvo. Spoštovane kolegice in kolegi, tisti, ki danes ki boste danes glasovali proti, držite figo v žepu, to se upam danes trditi, ne, in si ne želite pravzaprav začeti zdravstvene reforme, ne znam si drugače tega predstavljati. Kaj pa skrivate v tej figi, bi pa tudi bilo zanimivo vedeti. Ampak, glejte, če bomo tako neoperativni, kot se kaže tudi danes, kot se kaže v predhodnih vladah, ne vem, potem res nikamor ne bomo prišli. Jaz mislim, da včasih bi rabili tu enega dobrega menedžerja, kot ga poznajo v podjetništvu, pa da bi udaril po mizi pa nekaj premaknil na drugače. Se pa zavedajmo, da tudi mi delamo škodo; ne znam se drugače izraziti, ampak preprosto znam pa povedati. Hvala lepa.